Egyetértek azokkal a felszólalókkal, akik szerint a gázellátási rendelet segítségével hatékonyabban védekezhetünk majd az ellátási zavarok ellen, és ezért köszönet a raportőrnek.

Örülök annak, hogy a kezdeti szűkítő meghatározás helyett a távfűtéses hálózatok és a kisvállalkozások is kiemelt védelmet élvezhetnek majd.

A kisvállalkozások védelme pedig azért fontos, mert amint azt 2009 első napjaiban is láttuk, ezek a cégek könnyen csődközeli helyzetbe kerülhetnek a gázellátás akadozása esetén.

Ugyanakkor hadd emlékeztessem Önöket arra, bár a gázellátási rendelet elfogadása jelentős lépés, mégsem pótolhatja az energetikai beruházásokat. Az elmúlt héten négy új tagállam levelet intézett Oettinger energetikai biztos úrhoz, s ebben a visegrádi országok szorgalmazzák, hogy az EU erősítse meg az energetikai beruházások támogatásával kapcsolatos pénzügyi eszközöket, különös tekintettel a következő hétéves pénzügyi tervre.